Spoštovani ministri in spoštovani minister za javno upravo. Na vas naslavljam poslansko vprašanje, ki sem ga prejšnjič zastavil dejansko ministru za okolje in prostor. Gre pa za navodilo, ki ga je ministrstvo za okolje in prostor poslalo lani poleti upravnim enotam glede strokovnih kompetenc pooblaščenih inženirjev, teh je preko šest tisoč, ki so lahko do takrat bili imenovani za vodjo projekta v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ministrstvo za okolje in prostor je lani z z eno odločbo z dopisom, to možnost, te strokovne kompetence, ki smo jih inženirji, pooblaščeni inženirji dobili tekom šolanja, verificiranega šolanja na legalnih univerzah v Sloveniji, po tujini in, s številnimi delovnimi izkušnjami, oporekalo. na tak način dajejo seveda prednost arhitekturni stroki in vse inženirje postavljajo v podrejen položaj. Na mene so se kot pooblaščenega inženirja, obrnili kolegi, člani Inženirske zbornice Slovenije, ki so zaradi tega izgubili tudi priložnost do dela, pravico do dela. zato vas dejansko sprašujem, ne, ker v bistvu mi in zbornica ocenjujemo , da je, da so upravne enote pri izdaji gradbenih dovoljenj z skladu, v skladu z navodili MOP-a pri svojem ravnanju presegla svoja pooblastila, dana v triinštiridesetem členu Gradbenega zakona. Upravne enote namreč naj ne bi bile pristojne za presojanje po zakonu nedefiniranem pojmu prevladujoča stroka. Zakon to nalogo jasno dodeljuje le projektantu. Torej projektant, firma je tista, ki izbere med pooblaščenimi inženirji ali pooblaščenim arhitektom enega, ki ga ima na voljo za vodjo projekta. Zato me, spoštovani gospod minister, zanima, ali so upravne enote glede na vsebino triinštiridesetega člena Gradbenega zakona, ki določa pogoje za izdajo gradbenega dovoljenja, pristojne preverjati, ali je projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije določil pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja stroke glede na namen gradnje prevladuje? Njihova naloga je namreč zgolj preveriti, ali je pooblaščeni arhitekt ali inženir vpisan v imenik pri pooblaščeni zbornici. Hvala lepa.